Predsedujoči, spoštovane kolegice, kolegi, direktorica agencije! Agencija za energijo, kot nacionalni regulator na področju trga energije z energijo ima zelo pomembno nalogo in pristojnosti, ki si v pomembni meri povečali s sprejemom energetskega zakona v letu dva tisoč štirinajst. Naloge agencije, ki so predvidene v programu dela in pa v finančnem načrtu agencije za leto dva tisoč devetnajst, pa bi lahko umestili v več sklopov. Agencija ima pomembno vlogo pri reguliranju omrežnih dejavnosti, z nadzorom nad pravilnostjo obračunavanja omrežnin operaterjev pri dobavi električne energije. Pri tem je najpomembnejše, da se omrežnine ne zaračunavajo nad upravičenimi stroški, saj končni uporabniki na koncu pokrijejo višjo ceno dobave energije. Agencija izvaja nadzor, ki preverja, da operaterji v zadostni meri vlagajo v zmogljivost dis- tribucijskih omrežij ter na ta način omogočajo učinkovito dobavo ter ustrezno kakovost električne energije in zemeljskega plina. Spodbujanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije, kjer ima agencija javno pooblastilo za izdajo deklaracij investitorjem proizvodnih naprav za proizvajanje elektrike iz obnovljivih virov energije, odloča pa tudi o pridobitvi podpor tovrstnih proizvajalcev električne energije. Nadzor nad delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom je zelo pomembna naloga. Na tem področju so deležniki neposredno zavezani k tako imenovani REMIT uredbi, po kateri ima agencija pristojnosti in dolžnost stalnega monitoringa trga ter izvajanje ukrepov, v kolikor ugotovi kršitev. Skrbi za varstvo pravic odjemalcev, kjer je ključna vloga agencije, da odloča o sporih med uporabniki in operaterji, med drugim pa skrbi tudi za ustrezno obveščenost odjemalcev, predvsem v svojih možnostih in o pravicah. Agencija za energijo pri svojem delovanju upošteva interese in pravice tako operaterjev kot tudi končnih potrošnikov, pa vendar Socialni demokrati menimo, da mora biti njena vloga bolj poudarena pri zaščiti šibkejše kategorije. To so nedvomno končni uporabniki. Potrošnika bo pa praviloma, na koncu, Potrošnika bo praviloma na koncu bremenil vsak neupravičeno zaračunan evro v primerih, ko bo šla vsaka motnja pri dobavi energije ali dostavljanja slabše kakovosti energije predvsem v njegovo škodo, zato je vloga agencije v tem oziroma zelo pomembna. Na koncu bi želeli izpostaviti, da bo v prihodnosti pomembno energetiko na neki ravni tesneje povezati tudi s socialno politiko, ko govorimo o dobavi različnih oblik energije ranljivejšim skupinam odjemalcev. V mislih imamo seveda tiste, ki si tovrstne storitve res težko privoščijo ali pa jim sploh ni ali pa si jih sploh ne morejo privoščiti, jih pa nujno potrebujejo za doseganje nekega minimalnega in dostojnega življenja. Socialni demokrati bomo Sklep o soglasju programa dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto dva tisoč devetnajst podprli. Hvala lepa.